Im EZB Jahresbericht 2016 werden vier zentrale Risiken für die Finanzstabilität im Euro währungsgebiet aufgeführt. Es sind dies der Anstieg der globalen Risikoprämien, die geringe Rentabilität der Banken, die Tragfähigkeit der Staats und Unternehmensverschuldung und die Liquiditätsrisiken im Bereich der Investmentfonds. An dieser Ausgangssituation hat sich leider auch für 2018 nicht viel geändert. So ist beispielsweise die Rendite italienischer Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren seit 2016 um 0,7 Prozentpunkte auf nunmehr 2

Die EZB hält heute deutlich mehr italienische und französische Schuldtitel, als es der Kapitalschlüssel der nationalen Notenbanken vorsieht. Das deutet in der Regel darauf hin, dass die Renditen dieser Anleihen unter hohem Aufwertungsdruck stehen. Dazu kommen strukturelle Probleme in den Mitgliedstaaten der Euro Zone. Wirtschaftswachstum und Arbeitslosenzahlen entwickeln sich uneinheitlich, und auch die Inflationsrate bleibt unter den Zielvorgaben.

Ein transparenter, verbesserter geldpolitischer Dialog, z.

unter Einbeziehung der nationalen Parlamente, wie wir das im Europäischen Semester haben, wäre wünschenswert. Ich freue mich schon, Ihre konkreten Vorschläge zu hören.